Žnidarič, izvolite. Hvala lepa za besedo. No, saj, veliko je bilo že povedanega, tako da mogoče bolj na kratko. Se pravi, mi z zakonom želimo pomagati tistim najšibkejšim, socialno najbolj ogroženim invalidskim upokojencem in predlagamo, da se pač ta socialna torej najnižja možna pokojnina, da bi za invalidsko upokojene znašala v, tristo dvaindevetdeset, torej višina minimalnega dohodka, kot je določen s socialnimi, zakonom o socialnih prejemkih. Če je država rekla, da je to neki minimum, s katerim lahko nekdo preživi, bi ga moral imeti vsak človek najmanj toliko v, v tej državi. ali nas zanima, ali ljudje lahko s tem preživijo ali ne, se lahko vprašamo ob tem. Glejte, govorimo o invalidnih osebah, o tistih, ki bi, torej vi v svojem mnenju, vlada, poveste, da temelji naš pokojninski sistem na prispevkih, vplačanih v času aktivne dobe, to drži, ampak izplačujemo v tej državi mnogo pokojnin, ki niso, vezane na vplačane prispevke. tukaj, ker je pa nekdo dejansko plačeval in bi verjetno še plačeval, če ne bi postal invalid, največkrat so ti ljudje postali invalidi ravno zaradi dela. Niso vse, ali so kakšne nesreče ali karkoli, veliko imamo pa invalidnosti zaradi posledic dolgoletnega dela, napačne drže in tako naprej in ti ljudje, kot je rekel, kolega Anže, bi si želeli delati naprej, ampak seveda ne morejo, zato ker so postali invalidi. In zelo žalostno je, da morajo potem kljub temu, da so, bili aktivni, opravljali delo, potem hoditi na, Karitas po pakete s hrano in podobno . Zelo ponižujoče za ljudi. in mogoče samo še za konec, ne, gospod Božič , rekel ste, da si želite sodelovanja in da boste prišli tudi v našo poslansko skupino. Mi obžalujemo, da ob tem zakonu niste prišli, pa bi se morda pogovorili, a se da stvari narediti tudi drugače , če mislite, da v tem trenutku ali pa da se da s kakšnimi amandmaji karkoli, dopolniti, če ocenjujete, da zakon ni primeren. Tako smo pa vedno priča, a ne, vse, kar predlagamo, je slabo in se takoj že v prvem, prvem branju zavrne, sploh ne pride do, torej tukajle govorimo, pa se ne slišimo, ne, en drugemu, namesto da bi si vzeli čas in dejansko na odborih stvari predebatirali, ker bi imel mogoče vsi tudi malo več podatkov, a ne, včasih res izhajamo tudi s kakšnimi podatki, ki niso najbolj točni, čeprav običajno poskušamo pridobiti podatke s strani vlade, s poslanskimi vprašanji. Torej pred nami je zakon, ki nekaj rešuje, ampak seveda, ker ga ni vložila koalicija, pač pa mi, ali pa nadstrankarska Levica, bo seveda danes, zavrnjen in se bomo o zadevi nehal pogovarjati. Včeraj smo poslušali, a ne, kako smo sokrivi za situacijo, ki je v državi, ne. tudi za to bo nekdo kriv ali pa sokriv. mi smo želeli nekaj popraviti pa, vi tega ne želite . Zato v nadaljevanju, a ne, potem prosim , da poslanci koalicije ne boste nam razlagali, da smo mi sokrivi, da se nekaj v državi dogaja . Če zaznaš neko anomalijo, če vidiš, da nekaj ni v redu, je naša naloga, da poskušamo to popraviti. In z našimi predlogi to tudi počnemo , vi jih vse po vrsti zavračate. Jaz si želim, da bi enkrat dosegli tudi v slovenskem parlamentu, podoben način odločanja, kot je v Evropskem parlamentu, ko stvari toliko časa usklajujejo, da praktično ne pride do preglasovanj, ampak se, poskušajo dogovoriti in najti najboljšo rešitev, a ne. Ampak tam izhaja iz ene osnovne predpostavke, da, socialisti nekaj vejo in da EPP nekaj ve. Ni vse znanje v eni stranki ali pa v eni koaliciji ali pa vladni koaliciji ali pa v, na strani opozicije, pač pa vsak nekaj ve in skupaj lahko pridemo do najboljših rešitev, no. Jaz upam, da bo kdaj kakšen tak primer, ne, da ne bomo, po štirih letih mandata ali pa po treh letih mandata lahko vsakokrat znova rekli, da niti en opozicijski predlog nikoli ni bil sprejet. Mi pa podpremo vaše predloge, ne, saj to ste najbrž opazili. Tisto, kar ocenimo, da je dobro, podpremo, ne. Tam, kjer pa pač, smatramo, da kakšne stvari niso v redu, pa tudi povemo, zakaj mislimo, da niso v redu, in pričakujemo pač neki, neko soočenje argumentov, da skupaj pridemo do najboljših rešitev , no. Tako da, jaz bom seveda, spremembo, zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju podprla. v nadaljevanju pa si želim, no, da bi bilo sodelovanje tudi dejansko, ne samo govorjenje o tem, da si želimo sodelovanja. Ko pa je treba sodelovati, pa do tega ne pride. Hvala lepa.